um bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á íslandi sem með mér flytja aðrir þingmenn samfylkingarinnar þessi tillaga er efnislega samhljóða tillögu sem flutt var hér á hauststubbnum í septembermánuði og var þá send út til umsagnar á vegum velferðarnefndar og hún er endurflutt hér óbreytt en í greinargerð höfum við tekið tillit til nokkurra athugasemda og ég ætla bara í framsöguræðu að beina sjónum einkanlega að þeim þáttum í tillögunni er gert ráð fyrir sex aðgerðum þar sem alþingi feli ríkisstjórninni að grípa til aðgerða til að auka eins hratt og kostur er framboð leiguhúsnæðis til að bregðast við því alvarlega ástandi sem upp er komið á húsnæðismarkaði í fyrsta lagi verði fjármála og efnahagsráðherra og velferðarráðherra falið að leggja fyrir alþingi strax nú á haustþingi frumvarp til laga um nýjar húsnæðisbætur sem taki mið af fjölskyldustærð og tekjum og tryggi sambærilegan stuðning við leigjendur og eigendur það er ljóst af umsögnum umsagnaraðila að þetta mál er gríðarlega mikilvægt og þolir ekki bið það er nauðsynleg forsenda frekari uppbyggingar leigumarkaðar að almennar húsnæðisbætur verði til og aðstöðumunurinn milli leigjenda og eigenda verði jafnaður það kemur fram í umsögnum fjöldamargra umsagnaraðila að þetta atriði er algjört lykilatriði til að hægt sé að stíga ný skref á leigumarkaði það er athyglisvert að það er sama hvort það eru aðilar vinnumarkaðarins sem eru að fjalla um mál eða lífeyrissjóðirnir eða sveitarfélögin alltaf horfa menn til þess að þetta hljóti að vera lykilatriði ég held að við komumst ekkert undan því að ganga þetta skref áfram til fulls ef okkur er einhver alvara með því að breyta aðstæðum á leigumarkaði og auka framboð á leiguhúsnæði til langframa í annan stað er í tillögunni gert ráð fyrir að ríkið gangist fyrir samkomulagi við sveitarfélögin og aðila vinnumarkaðarins um veitingu stofnstyrkja til leigufélaga sem skuldbindi sig til langtímareksturs á leiguhúsnæði þessir stofnstyrkir gætu numið allt að tuttugu prósent af byggingarkostnaði nýrra leiguíbúða ríki og sveitarfélög geti veitt fyrirgreiðslu í formi lóða á kostnaðarverði eða annarrar eftirgjafar opinberra gjalda sem hluta af stofnstyrk styrkveiting yrði háð því að leigufélag lyti ýmiss konar skilmálum svo sem um langtíma leigu takmarkanir á arðgreiðslum bann við sölu einstakra íbúða sem styrkveiting taki til og að fyrst um sinn fari tiltekið hlutfall íbúða til fólks með tekjur undir tilteknum tekju og eignamörkum um þennan þátt tillögunnar er það að segja að umsagnaraðilar voru jákvæðir gagnvart þessum þætti en höfðu uppi ýmsar athugasemdir það er sérstaklega vert að geta þess að af hálfu lífeyrissjóðanna voru nokkrar efasemdir um að þarna væri vikið að takmörkunum á arðgreiðslum ég tel að þar gæti í umsögninni ákveðins misskilnings af hálfu landssambands lífeyrissjóða því að í takmörkunum á arðgreiðslum felst ekki bann við arðgreiðslum heldur að þær lúti ákveðnum hámörkum það sé ekki hægt að tæma félögin það sé ekki hægt að borga óeðlilegan arð út en það er alveg ljóst að ef lífeyrissjóðir eiga að geta rekið leigufélög til langframa verða þeir að geta greitt sér eðlilegan arð út úr félögunum og þar af leiðandi verða þeir að geta rekið leigufélag í arðsemisskyni ég held hins vegar að eðli lífeyrissjóðanna og samfélagslegt hlutverk þeirra valdi því að það eigi að vera auðvelt að ná samkomulagi um einhvers konar umgjörð um slíkar arðgreiðslur í leigufélögum sem lífeyrissjóðir mundu reka og held þess vegna að það sé hægt að ná saman um umgjörð þarna hitt er líka alveg ljóst af umsögn landssambands lífeyrissjóða að þeir telja mjög mikilvægt að af hinu almenna kerfi nýrra húsnæðisbóta verði til þess að það verði raunverulegur möguleiki fyrir lífeyrissjóðina að fara inn á þennan markað og bjóða upp á leiguhúsnæði til langtíma í þriðja lagi er gert ráð fyrir því í tillögunni að fjármála og efnahagsráðherra bjóði ónýttar lóðir ríkisins fram til byggingar leiguíbúða til leigufélaga við sjáum núna frumkvæðið af hálfu reykjavíkurborgar í þessa veru þar sem verið er að horfa mjög til skipulagsmála hvað eru ónýttar lítt nýttar lóðir sem hægt er að nýta til uppbyggingar leiguhúsnæðis og í sjálfu sér hægt að fá ákveðna fyrirmynd þar meðal þeirra lóða til dæmis sem þar hefur verið bent á af hálfu borgaryfirvalda að gæti verið hægt að nýta betur er lóð ríkisútvarpsins

möguleika þar fyrir frekari uppbyggingu leiguhúsnæðis það er því með þessum hætti sem við erum að horfa til þess að fjármála og efnahagsráðherra horfi einfaldlega á eignasafn ríkisins og endurmeti fullkomlega frá grunni hvar eru lóðir sem við getum mögulega séð af getum við minnkað einhverjar lóðir sem ríkið á og afhent borginni aftur til endurúthlutunar eða öðrum sveitarfélögum til þess að greiða fyrir uppbyggingu á leiguhúsnæði

um tillöguna að ef ég man nú rétt á sjötta hundrað íbúða hafi þegar verið felldar inn í nýtt leigufélag íbúðalánasjóðs engu að síður er það þannig að víða um land heyrir maður athugasemdir í þessa veru og áhyggjur í þessa veru að það sé of mikið um það að það sé húsnæði í eigu íbúðalánasjóðs sem gangi mjög hægt og illa að fá til útleigu og þetta skiptir máli sérstaklega víða um land þar sem eina húsnæðið sem er mögulega til útleigu er í eigu íbúðalánasjóðs í dag ég tel þess vegna að það sé full ástæða til þess að hafa vakandi auga yfir þessum þætti í fimmta lagi er gert ráð fyrir að umhverfis og auðlindaráðherra verði falið að gangast fyrir endurmati á byggingarreglugerð til að greiða fyrir byggingu minni íbúða til útleigu komið hefur fram í umræðu um tillöguna á haustþingi að umhverfis og auðlindaráðherra hefur þegar hafist handa við þetta verkefni og það er fagnaðarefni það er auðvitað þannig að það þarf að horfa á hina nýju byggingarreglugerð gagnrýnum augum hvort þar sé of langt gengið í því að gera kröfur um rými og það er ýmislegt sem bendir til þess að eftir síðustu breytingar á byggingarreglugerð sé orðið illmögulegt að byggja litlar íbúðir sem er mikilvægt að sé val um að byggja ég fagna því að umhverfis og auðlindaráðherra skuli þegar hafa hafist handa um þetta verkefni í sjötta lagi gerum við ráð fyrir að fjármála og efnahagsráðherra leggi fyrir alþingi lagafrumvarp sem undanþiggi tekjur vegna útleigu einnar íbúðar fjármagnstekjuskatti einnig verði tryggt að slíkar tekjur skerði ekki bætur almannatrygginga og skilyrði verði að leigan sé til almennrar húsaleigu til að minnsta kosti tólf mánaða umsagnaraðilar gerðu nokkrir þetta að umtalsefni þessa hugmynd og vildu jafnvel að skilyrt yrði að leigan yrði til lengri tíma en tólf mánaða það er að mínu viti þess vegna mjög mikilvægt að hafa í huga hvaða markmiði við erum að reyna að ná með þessari breytingu við viljum gera það auðveldara fyrir fólk sem á eina íbúð að leigja hana út frá sér til almennrar íbúðar ekki til ferðamanna við vitum auðvitað að það er mikil hagnaðarvon sem felst í því að leigja til ferðamanna á besta stað á höfuðborgarsvæðinu við vitum líka að það hefur minnkað mikið framboð á íbúðum til almennrar útleigu þetta er orðið mikið vandamál meðal stúdenta til dæmis sem eru núna oft að leigja til átta til níu mánaða og eru svo á götunni á sumrin þegar íbúðirnar eru ekki lengur til reiðu til almennrar útleigu við erum ekki að gera ráð fyrir því með þessari breytingu eða þessari hugmynd að það verði einstaklingar sem bjóði upp á íbúðir sem verði leigðar til margra ára í senn auðvitað munu sérhæfð leigufélög þurfa að koma inn á markaðinn og bjóða langtímaleigu en við viljum gera það arðsamara fyrir fólk sem á eina íbúð að leigja út frá sér til almennrar búsetu þannig að fólk geri það þá frekar að bjóða upp á þennan kost til almennrar búsetu en að leigja til ferðamanna og það er sérstaklega tekið þarna til að tekjur af útleigu einnar íbúðar ættu ekki að skerða bætur almannatrygginga og þetta er hugsað gagnvart eldri borgurum sem eiga kannski búa þannig að þeir geta búið til eða eiga í húsnæðinu litla íbúð sem þeir gætu leigt út frá sér þetta er auðvitað fyrst og fremst hugsað til þess að vinna gegn þeirri þróun sem hefur verið á

og það skiptir máli að gera það strax og sem fyrst að gera það meira aðlaðandi að leigja til almennrar búsetu þessi tillaga hér er hugsuð til þess að minnka aðeins bilið sem er á milli arðsins af því að leigja til ferðamanna í dag og því sem felst í því að leigja til almennrar búsetu þannig að fólk beri aðeins meira úr býtum ef það kýs að leigja íbúðina sína til almennrar búsetu virðulegi forseti ég vil í ljósi aðstæðna allra leggja það til að þessu máli verði vísað til háttvirtrar velferðarnefndar og ég vil líka í ljósi þeirrar samstöðu sem hefur verið um meginmarkmið þessarar tillögu óska eftir því að við náum saman þvert á flokka um afgreiðslu hennar í einu formi eða öðru hér núna á næstu vikum það kom fram í umræðum um tillöguna í september að það var almennur henni var tekið almennt með jákvæðum hætti og það var líka ljóst af hálfu þingmanna stjórnarmeirihlutans að henni var vel tekið og hæstvirtur félags og húsnæðismálaráðherra tók vel í tillöguna ég vil þess vegna leggja það til að við setjum okkur að reyna að nýta þá stöðu sem uppi er að við höfum fengið auðvitað góðar umsagnir umsagnaraðila þær liggja fyrir þannig að það þarf ekki að senda tillöguna svo breytta til umsagna það ætti að vera hægt að vinna í henni frekar hratt í velferðarnefnd og nýta lagið núna því að við erum stödd í upphafi þings og ekki mörg mál sem liggja fyrir í nefndinni þannig að tillaga mín væri sú að við mundum reyna að ná saman um niðurstöðuna við þingmenn samfylkingarinnar erum fullkomlega tilbúin til að ræða síðan við stjórnarmeirihlutann um breytingar á málinu ef menn vilja gera einhverjar breytingar til þess að ná betri samstöðu um það en ég held að það væri góður bragur á því líka í ljósi ítrekaðra yfirlýsinga meiri hlutans um breytt vinnubrögð og að menn vilji vinna saman þvert á flokka að þá væri það góður bragur á því að reyna að vinna þetta þjóðþrifamál áfram í góðri samstöðu nú í upphafi þings